En tant qu'homme, je dois dire mon dégoût de ces comportements. La dignité des hommes, c'est en effet de respecter la dignité des femmes, et ceci en toute circonstance et en tout lieu, que ce soit dans les situations d'embauche, au bureau, à l'usine, dans les transports, et même au Parlement européen, ce qui m'indigne, je dois le dire, tout particulièrement. C'est la tolérance zéro qui s'impose dans ces circonstances, comme dans celles, d'ailleurs, de discours de haine entre personnes de même sexe ou de sexe opposé. Au fond, c'est par l'éducation que nous apporterons les meilleures réponses à cette question. Mais, pour ceux qui seraient imperméables à ces enseignements, ou qui auraient du mal à maîtriser leurs pulsions, c'est bien entendu à une justice indépendante d'intervenir.